hæstvirtur forseti ég vil beina hér fyrirspurn til hæstvirts umhverfisráðherra um rannsóknaboranir í gjástykki sem til stendur að fara í í sumar í byrjun apríl var haldinn kynningarfundur norður á byggingu álvers á bakka við húsavík og þar voru bæði sveitarstjórnarmenn og landsvirkjun að kynna stöðuna þar kom meðal annars í ljós hæstvirtur forseti að í sumar er fyrirhugað að fara í boranir inni á gjástykki rannsóknaboranir

í fyrstu var samþykkt heimild til rannsókna á yfirborði svæðisins en síðan degi fyrir kosningar var samþykkt að fara í boranir inni á svæðinu ef þyrfti nú hafa öll fyrirheit verið um það að hlífa þessu svæði í lengstu lög þó svo að rannsóknir haldi áfram og undirbúningur að fyrirhuguðu álveri sé í gangi að þá verði leitað allra leiða að finna orku fyrir þetta fyrirhugaða álver á öðrum stöðum heldur en í gjástykki þetta háhitasvæði er nær ósnortið í dag og er mikil perla fyrir okkur sem íslendinga fyrir ferðamenn fyrir ferðaþjónustuna og býður upp á mjög mikla möguleika á svæðinu til þess að byggja upp aðrar atvinnugreinar og þá sérstaklega ferðaþjónustuna aðra heldur en sem er bundið við fyrirhugað álver en mér er mikið í mun að gjástykki þessu háhitasvæði sé hlíft í lengstu lög þrátt fyrir það að mjög umdeilt leyfi sé til staðar það er á borunum að leita að hita ég vil spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann hyggist beita sér fyrir því að frestun á fyrirhugaðri rannsóknaborun í gjástykki með tilliti til verndargildis svæðisins og ólíkra hagsmuna einstakra atvinnugreina þar nyrðra uns niðurstöður liggi fyrir úr yfirstandandi rannsóknum á mögulegri orkunýtingu frá þeistareykjum bjarnarflagi og